En mai 2015, notre Parlement a voté un texte ambitieux qui obligeait toutes les entreprises utilisant des minerais de conflit à assurer la traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement.

L'accord de trilogue est évidemment un pas en avant important, mais il ne sera contraignant que pour une minorité d'entreprises les fonderies, les raffineries et les importateurs de minerai brut et de métaux au delà d'une certaine quantité. Pour les autres, ce sera l'autorégulation, c'est à dire leur plus ou moins grande bonne volonté.